Kazachstan jest najważniejszym partnerem Unii Europejskiej w Azji Centralnej, choć geograficznie jego część należy do Europy. Kazachstan odgrywa ważną, stabilizującą rolę w tym strategicznym regionie świata, a władze Kazachstanu przywiązują wielką wagę do stosunków z Unią Europejską.

Współczujemy rodzinom ofiar i wyrażamy pogląd, że wyjaśnienie tej tragedii leży w interesie wszystkich, w tym zwłaszcza władz Kazachstanu. Uważamy jednak, że powinniśmy być ostrożni w osądzaniu tych wydarzeń, nie mając pełnej wiedzy o tym, co się stało. Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie może zamieniać się w akt oskarżenia, w dodatku niepoparty dowodami. Uważam, że powinniśmy apelować do władz Kazachstanu o pełne wyjaśnienie tych tragicznych wypadków, ukaranie winnych i uwolnienie od odpowiedzialności niewinnych, ale nie możemy w tym kontekście oskarżać władz Kazachstanu i wchodzić w ich kompetencje.